virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og fimm frá nítján hundruð níutíu og þrjú um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim með síðari breytingum sem er þingskjal hundrað fimmtíu og sex og hundrað þrítugasta og níunda mál frumvarpið er samið í atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu við vinnslu frumvarpsins var aflað umsagnar matvælastofnunar markmið frumvarpsins er að fella brott viðauka eitt a eitt b og tvö við lög um dýrasjúkdóma í viðaukunum er að finna lista yfir tilkynningarskylda og skráningarskylda dýrasjúkdóma í stað viðauka við lögin er lagt til að ráðherra verði skylt að setja reglugerð sem hafi að geyma lista yfir þá sjúkdóma sem eru tilkynningar og skráningarskyldir þá verði ráðherra skylt að flokka sjúkdóma eftir alvarleika þeirra

viðaukarnir voru upphaflega settir í samræmi við reglur alþjóða dýrasjúkdóma stofnunarinnar í parís sjúkdómalisti alþjóða dýrasjúkdóma stofnunarinnar hefur tekið miklum breytingum frá árinu tvö þúsund og eitt og því er nauðsynlegt að unnt verði að uppfæra sjúkdómalista hér á landi ef nýir sjúkdómar greinast eða breytingar verða með frumvarpinu verður því einfölduð sú framkvæmd að uppfæra sjúkdómalista hér á landi með skyldu ráðherra að mæla fyrir um sjúkdómalista í reglugerð er unnt að bæta við á listann þeim sjúkdómum sem greinast og ekki eru á listanum án þess að til þurfi að koma lagabreyting þá verður ráðherra einnig heimilt að breyta og uppfæra flokkun sjúkdóma eftir því sem við á tillaga þessi er í samræmi við framkvæmd í noregi þar sem sjúkdómalistar eru tilgreindir í reglugerð frumvarpið hefur ekki áhrif á meðferð vegna tilkynningarskyldra eða skráningarskyldra sjúkdóma áfram verður skylt að tilkynna um grun eða greiningu á tilkynningarskyldum sjúkdómum til matvælastofnunar einnig verður óbreytt að dýralæknir sem greinir eða hefur grun um skráningarskyldan sjúkdóm skal hlutast til um að rannsaka frekar sjúkdóminn og tilkynna um málið eftir því sem nauðsynlegt er þá stendur efni sautjándu og átjándu greinar laganna um kostnað vegna einangrunar búfjár til varnar sjúkdómum óbreytt að öllu leyti nema vísað er til sjúkdóma eins og þeir eru flokkaðir samkvæmt reglugerð virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og ástæðum fyrir framlagningu þess og legg til að lokinni fyrstu